Hvala lepa, spoštovani podpredsednik državnega zbora, za besedo, spoštovane poslanke in poslanci. Komisija za nadzor nad obveščevalno varnostnimi službami je na vlado naslovila predlog priporočila za okrepitev varnosti v Republiki Sloveniji ter jih predložila državnemu zboru v obravnavo. Najprej bi želel predstaviti načelno mnenje Vlade Republike Slovenije, da KNOVS v skladu s poslovnikom državnega zbora in zakonom o parlamentarnem nadzoru nad obveščevalno varnimi nad obveščevalno-varnostimi službami ni pristojen, da državnemu zboru predlaga sprejetje predmetnega priporočila, pri tem priporočilu ne gre za nadzor dejavnosti obveščevalno-varnostnih služb ali skladnosti njihovega delovanja s politiko nacionalne varnosti in smernicami vlade ali za nadzor nad uporabo z zakonom določenih posebnih oblik metod in ukrepov pridobivanja podatkov obveščevalno-varnostnih služb in varnostnih služb. Gre za predlog splošnih priporočil, ki se nanašajo na splošne ukrepe, ki naj jih realizira vlada, predvsem na področju nacionalne varnosti. Vlada Republike Slovenije se zaveda izrednega pomena nacionalno varnostnega sistema, to je že opozorilo o poročilu o težavah pri odkrivanju dejavnosti, ki ogrožajo ustavno ureditev Republike Slovenije, dokument pa je bil oktobra dva tisoč osemnajst poslal v državnem zboru in KNOVS. Vlada se je ne glede na načelno mnenje o nepristojnosti predlagatelja tega priporočila odzvala s pisnim mnenjem, ki posameznim priporočilom, s k posameznim priporočilom, ki ste ga tudi prejeli. Menim, da je vsaka razprava o pomenu nacionalne varnosti koristna in dobrodošla, saj posebej zato, ker smo se od svojega prvega dne resno lotili prenove in krepitve celotnega nacionalno varnostnega sistema. Slovenija je varna in urejena država, stopnja ogroženosti je na drugi od petih stopenj in je opredeljena kot nizka. Pristojni organi stalnost spremljajo razmere znotraj države, v sosednjih državah ter širše v regiji in globalno. Vlada se zaveda vseh pomanjkljivosti in težav, s katerimi se obveščevalni in varnostni organi srečujejo pri zagotavljanju čim višje ravni varnosti v Republiki Sloveniji, pomanjkljivosti na področju strateško usmerjevalnih dokumentov pa tudi neustreznosti, pomanjkljivosti ali odsotnosti nekaterih drugih pravnih podlag, ki bi povečali učinkovitost obveščevalno-varnostnega sistema, zato je že identificirala nekatere rešitve in predloge za krepitev učinkovitosti dela na področju zagotavljanja varnosti, na oblikovanju celostne rešitve pa zdaj delajo strokovnjaki iz posameznih resorjev. V pripravi je nova resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, ki je v javni obravnavi, ta bo na novo ovrednotila spremenjeno varnostno okolje ter upoštevajoč predvsem prihodnje izzive in priložnosti, ki jih imamo, opredelila sodobne varnostne izzive. V vladi se zavedamo, da so za učinkovito zagotavljanje varnosti nujne tudi spremembe zakonodajnega okvirja, ki opredeljujejo pooblastila subjektov nacionalno varnostnega sistema, z namenom oblikovanja ustreznejše, predvsem pa času in družbenim spremembam prilagojene opredelitve pooblastil varnostnih organov, se intenzivno medresorsko usklajujeta noveli zakona o kazenskem postopku in o nalogah in pooblastilih policije. Vlada bo v okviru tega posebno pozornost namenila na kadrovski krepitvi obveščevalnih in varnostnih služb, kljub opozarjanju stroke je pretirano zmanjševanje obsega finančnih sredstev, namenjenih za nacionalno varnost v preteklih letih, privedlo do slabšega socialnega statusa zaposlenih v nacionalnovarnostnem sistemu, hkrati pa povzročilo veliko zaostanek na področju opremljenosti in predvsem razvoja sistema. Nadzor nad delom obveščevalnih in varnostnih služb vsekakor mora biti, saj so zlorabe nedopustne, menim pa, da je nadzor že v sedanji pravni ureditvi ustrezno urejen, delovanje teh služb je že zdaj podvrženo temeljitemu parlamentarnemu sodnemu in civilnemu nadzoru. Temelj korektnega sodelovanja med vsemi deležniki predstavlja namreč delovanje vseh vpletenih strani znotraj pristojnosti, ki jih opredeljujejo zakoni, ti pa morajo biti oblikovani tako, da so pristojnosti in odgovornosti jasno opredeljene. Za uresničitev namena parlamentarnega nadzora, ki je v pravni demokratični državi še kako vlada izpostavlja in poudarja pomen konstruktivnega in učinkovitega sodelovanja, tudi predlogih sprememb z zakonodajo. Spoštovane poslanke in poslanci, ne dvomim, da imamo vsi pred očmi isti cilj, to je čim večja varnost v državi, zato vas pozivam h konstruktivnim predlogom in tehtnim rešitvam, ki bodo kar v največji meri pripomogli k uresničevanju tega cilja. Hvala. Hvala lepa. Sledi ...